Zarówno technologie, jak i nasz styl życia zmieniają się tak szybko, że ta praktyka, uzasadniona na początku XX w., zamiast korzyści powoduje dzisiaj wiele niedogodności, a nawet poważne problemy zdrowotne. Biorąc pod uwagę, że obowiązek zmiany czasu ma swoje źródło w prawie wspólnotowym, potrzebne jest również działanie instytucji europejskich, aby z niego zrezygnować. Oczywiście zanim podejmiemy ostateczną decyzję o rezygnacji z przestawiania zegarków oraz co do tego, który czas zimowy czy letni jest lepszy, potrzebujemy solidnej analizy wszystkich argumentów i kosztów. Komisja Europejska powinna dokładnie przyjrzeć się tej sprawie i, jeśli będzie to uzasadnione społecznie i gospodarczo, dokonać przeglądu i zmian w dyrektywie w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego.